My musíme udělat všechno pro to, aby důvěra občanů byla větší. Oceňuji práci naší zpravodajky paní Renate Sommerové, která pracovala na tom, abychom na půdě Evropského parlamentu zajistili transparentnost procesu v rámci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Tato transparentnost ale nemůže být na úkor vlastnických práv výzkumných institucí, které bezpečnostní rizika v potravinovém řetězci zkoumají, a to jsme také prosazovali.